Monsieur le Président, je voudrais remercier très vivement mes collègues qui ont participé à ce débat et dire que, effectivement, ils ont bien souligné le caractère périlleux, difficile, de cette fin d'examen du paquet télécoms qui était, au fond, suspendu à un amendement que nous avions voté à plusieurs reprises et de manière magistrale dans cet hémicycle, mais qui n'était pas accepté par le Conseil.

Nous avons voulu être opérationnels, justes, équilibrés, et nous avons voulu montrer que si l'internet et la société numérique sont tirés par les usages et par la mobilité, il convient que les droits des citoyens ne soient jamais bafoués, méprisés ou ignorés. C'est la première fois qu'un texte de cette nature introduit cette référence dans son article premier, c'est à dire comme un principe de base, et qui lie l'internet et l'exercice des droits et libertés fondamentaux, ce qui, pour nous, donne en quelque sorte cette nature si particulière à ce que nous faisons lorsque nous légiférons avec le Conseil et que nous travaillons à l'élaboration des textes avec la Commission. Oui, nous pensons que la société de la connaissance doit être à la fois respectueuse des droits des citoyens, positive du point de vue économique et social, qu'elle ouvre un champ culturel nouveau. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que le marché puisse permettre cette réalisation, que les droits soient évoqués et garantis pour les usagers citoyens, mais que nous puissions aussi avoir cette extension de l'accès, cette connectivité de tous.

Le Parlement européen répondra présent. Je veux dire combien j'ai eu du bonheur à travailler avec mes collègues, et combien je suis heureuse que ce compromis respecte le vote que nous avons si fortement exprimé ensemble.